Avant de donner la parole à notre négociateur, M.

Nous défendons aussi les droits des citoyens britanniques qui habitent chez nous, dans l'Union européenne.